Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, Présidente en exercice du Conseil, nous réglons les problèmes de stabilité financière.

Reste le problème de la croissance. Nous savons que la croissance, nous ne l'aurons pas grâce à la dépense publique. Nous l'aurons donc par l'économie réelle. Trois idées. D'abord l'efficacité et l'efficience de la dépense publique.

Et je propose un audit indépendant, qui serait réalisé par la Cour des comptes européenne et par les vingt sept cours des comptes nationales, pour voir si nous ne pourrions pas faire des économies. Vingt sept armées, plus d'ennemis, des programmes de recherche financés sans coordination, des centaines d'immeubles diplomatiques sur toute la planète, des programmes de développement sans coordination non plus. Deuxième idée, reprenons l'idée d'un grand plan d'investissements dans les infrastructures, les voies ferrées, l'aviation, l'espace, l'énergie, l'eau, le numérique.

Nous ne réfléchissons pas assez aux péages, aux cautions, à toutes les ressources financières existant au delà des ressources propres de l'Union européenne. Dernier point la convergence sociale. Comment répondrons nous aux attentes des peuples, si nous ne sommes pas capables, par exemple, d'assurer une convergence de nos minimas sociaux?